Chcela by som sa Komisii poďakovať za nasadenie v tomto ťažkom období, pretože, skutočne, plánovať program v tak turbulentných časoch je ťažké. Na druhej strane je tu Parlament a našou povinnosťou je upozorňovať Komisiu na prípadné prešľapy pri tomto plánovaní, a tak dovoľte, aby som spomenula dva body, ktoré považujem za dôležité. Po prvé, Komisia sa musí sústrediť na prijatie tvrdej regulácie finančných trhov. Do budúcnosti je úplne zásadné, aby sa opatrenia zamerané na zlepšenie odolnosti finančného systému doplnili o opatrenia, ktorých cieľom je zamedziť vzniku rizík, ako aj opatrenia na zníženie nákladov v prípade zlyhania. Druhý bod, ktorý chcem pripomenúť, je to, čo sme Komisii v Parlamente pri podobnej príležitosti už odporúčali pred pár mesiacmi. Bude potrebné podrobiť regulácii subjekty, ktoré sú úzko prepojené s bankovými systémami a ktoré poskytujú podobné služby, nevzťahujú sa však na ne tie isté právne predpisy.

tieňové bankovníctvo, ktoré už teraz oficiálnemu bankovníctvu svojim objemom reálne konkuruje.